Schopnosť poradiť si s povahou a rozsahom očakávaných problémov je závislá na prirodzených podmienkach daného regiónu horské oblasti sú napríklad vystavené iným problémom ako nížinné oblasti ďalej na fyziologickej citlivosti lesnej vegetácie a na pripravenom adaptačnom potenciáli jednotlivých ekosystémov, ďalej na predpokladanej intenzite zmeny klímy pre strednú a východnú Európu je napríklad projektovaná zmena jeden a pol krát silnejšia ako globálny priemer a na technických možnostiach lesného hospodárstva uskutočniť adaptačné opatrenia, napríklad zmenou drevnatého zloženia v prospech rezistentných druhov. Preto je nesmierne dôležité zohľadňovať pri navrhovaní ochranných a adaptačných opatrení miestne a regionálne špecifiká, rešpektujúce osobitné parametre chránených biotopov.